Engedjék meg, hogy először az általános gazdasági helyzetből határozzam meg a jövőt és a mondandómat, mert ezek határozzák meg a kereteimet. Nagyon örülök annak, hogy a Tanács végre meghatározta azokat a prioritásokat, amelyekkel kapcsolatban gyors lépéseket kell tenni.

Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az európai politikák növekedését ösztönző vonatkozásokra. Annak érdekében kell ezt megtenni, hogy maximalizálni tudjuk az Uniónak a gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulását. Ebben a helyzetben nem kétséges rendkívül fontos a tagállami költségvetési konszolidáció, és rendkívül fontos az adósságcsökkentés. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az Európai Unió problémái újra és újratermelődnek, újabb aggodalomra adva okot. Az Európai Tanács ülésen Önök minden esetben nagyvonalú elképzeléseket vázolnak fel és hosszú távra szóló terveket. Sajnos ezek a kezdeményezések rövid távon egyáltalán nem nyugtatják meg a piacokat.

A negatív visszacsatolások, téves nyilatkozatok eredményeképpen egyre magasabb költségszinten lehet finanszírozni a tagállamokat.

Rendkívül fontos, hogy ennek érdekében összehangolják a tagállami cselekvéseket és az Önök terveit.